Machtsinvloed van de Egyptische Moslimbroeders zal hun invloedrijke Palestijnse bondgenoten stellig sterken en elk vreedzaam vergelijk met de joodse staat blokkeren.

Want niet alleen de Moslimbroeders, maar evengoed seculiere kopstukken als El Baradei en Amr Moussa boezemen Israëlische waarnemers weinig vertrouwen in voor de toekomstige betrekkingen tussen Caïro en Jeruzalem.

Een waar schrikbeeld, allereerst voor de regio, maar evenzeer mondiaal. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, hoe kan Europa dit scenario samen met de Verenigde Staten nog verijdelen?